On ne compte plus les dizaines de textes qui étaient enrichis grâce aux travaux de nos intergroupes ce sont des dizaines de milliers de personnes, Monsieur le Président, des centaines d'institutions qui ont été reçues au Parlement grâce au travail des intergroupes.

Monsieur le Président, vous avez une grande expérience, une très grande expérience de notre Parlement.